Panie Przewodniczący! Pozwalam sobie zabrać głos, ponieważ nie mieliśmy debaty na temat tego budżetu korygującego, a dotyczy on bardzo ważnej kwestii, a mianowicie dofinansowania działań Unii Europejskiej związanych z uchodźcami i migracjami. Także bardzo was proszę, szanowni koledzy i koleżanki, o poparcie tego budżetu korygującego, który dofinansowuje tę tak ważną politykę.